În prezent, Parlamentul analizează propunerea de directivă privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor pentru prevenirea, depistarea, cercetarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave. După adoptarea acesteia, ar trebui ca acordurile bilaterale dintre Uniunea Europeană și terțe țări privind registrul cu numele pasagerilor să fie actualizate în mod corespunzător.

Reamintesc că în cazul Directivei privind păstrarea datelor de către operatorii de telefonie, în aceleași scopuri, Curțile Constituționale din România, Germania și Republica Cehă au considerat că aceste prevederi încalcă drepturile fundamentale ale cetățenilor și au declarat neconstituționale actele de transpunere aferente.

1. analiza și transmiterea datelor PNR să servească exclusiv la prevenirea și detectarea infracțiunilor cu caracter terorist și a infracțiunilor grave și în desfășurarea anchetelor și la urmărirea în justiție a acestora 2. ar trebui transmise prin metoda push exclusiv datele indispensabile pentru atingerea obiectivelor stabilite și colectate de operatorii aerieni în mod curent

3. transmiterea datelor PNR către terțe țări să se facă cu respectarea legislației europene privind protecția datelor cu caracter personal și doar pe baza unor acorduri bilaterale.